Magyar nyelven szeretném mondani, hogy én is ragaszkodnék ahhoz, hogy az Egyesült Államok emberi jogi politikáját jól tükröző guantánamói fogolykínzásokról, illetőleg az Európába telepített titkos CIA börtönökről a vitát igenis tartsák meg. Nem tudom, hogy hogy merülhet fel egyáltalán, hogy ezzel kapcsolatban a programmal ellentétben ma ne legyen vita. Az Egyesült Államokat még most is úgy tartják számon Európában, mint az emberi jogok nagy tudóját és védelmezőjét. Például Magyarországgal kapcsolatban a Tavares jelentést az Egyesült Államok kormányának is számomra érthetetlen okból meg akarják küldeni.

Jó lenne, ha Európa nyilvánossága a vita során is tisztába kerülne azzal, hogy milyen emberi jogi politika és gyakorlat folyik az Egyesült Államokban, amelyik Európába titkos CIA börtönöket telepített, illetőleg Guantánamóban a foglyokat kínozza.